Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Najprej bi prebral tri tvite pa bom potem povedal zakaj. Prvi je je naslednjo vsebinski. Nezakoniti migranti, ki dnevno vdirajo v Slovenijo, so velik varnostni problem, so organizirani nasilni kriminalci, seboj prinašajo neznane viroze, garje in podobne bolezni. Počasi spreminjajo slovensko, slovenske varnostne razmere v negativno smer. Nujno je odločno in jasno ukrepanje. In drugi. Danes, obračun med njimi, jutri z nami. Zakaj že, so tukaj? Kdo jih je uvozil? Na čigave stroške se prekladajo sem in tja? Kakšna je njihova dodana vrednost za za našo družbo in domovino Slovenijo? In pa tretji. V Slovenijo prihaja vse več Alžircev, ki so znani kot džihadisti in kriminalci ter drugi, ki izkoriščajo našo liberalno azilno, zakonodajo. To je napisal človek, ki sedi v kabinetu predsednika vlade. Zdaj pa vas, spoštovani kolegice in kolegi, sprašujem, o čem govorimo? Se pravi, človek je predsedniku, v v kabinetu predsednika vlade piše to, vi pa tukaj govorite povsem nekaj drugega. Ne vem, kakšna koalicija je to, kakšna vlada je to. Očitno je z vami nekaj zelo narobe. Potem, danes je bilo rečeno, da nula pet odstotka ne more ogrožati celotnega naroda. Torej, se pravi, tujcev v Slovenijo ali migrantov, kakorkoli že, ne more ogrožati celotnega naroda. Včeraj pa je bilo povedano tukaj zelo jasno, da, in ste govorili, da lahko en odstotek zasebnih šol ogrozi obstoj javnega šolstva devetindevetdeset odstotkov. v tej državi. Prosim, povejte mi, kakšno sprenevedanje. A se delate norca iz slovenskega ljudstva ali pa je z vami res nekaj fejst narobe, moram povedati. In zdaj gremo k stvari. Po moji osebni oceni je strahopetno, da se vlada ne upa posvetovati s svojimi državljani, ko gre za sprejem mednarodnega dokumenta, s potencialno izjemnimi vplivi na kulturo in in ekonomsko prihodnost naroda. In nesmiselno je govoriti o nesmiselnosti referenduma, če se vlada vnaprej ne zaveže, da ne bo spoštovala njegovega izida. Referendum je najvišja oblika odločanja ljudstva v državi in, prepričljivega sporočila preko njegovega izida nobena vlada ne bi mogla ignorirati. V kolikor bi to storila, ne bi imela nobene legitimnosti, za vladanje. In ob konkretnem, v konkretnem odnosu sedme sile, torej medijev, bi, takšno sporočilo seveda, hitro vlada dojela. Zato, spoštovane kolegice in kolegi, zelo jasno sprašujem, zakaj smo se odločili za lastno državo? To je zelo pomembno vprašanje. In drugo, ali ima v Sloveniji res oblast ljudstvo? Zato še enkrat, zakaj se vlada in koalicija bojite mnenja državljank in državljanov, tistih, ki plačujejo migrantom stanovanje, hrano, zdravstveno oskrbo, oblačila, torej ves komfort, ki se ga med drugim, ki so ga med drugim deležni na Debelem rtiču migranti. Kaj pa naši otroci? V tem trenutku ne morejo iti, na Debeli rtič na morje, in to veliko slovenskih otrok, ki še nikoli ni obiskovalo morja. Se pravi, kakšni smo tisti, ki ki sprejemamo konkretne odločitve, za za za naše državljanke in državljane, se pravi, jih postavljamo v drugo vrsto. Za nas so otroci manj pomembni ko migranti, ilegalni in ne vem kaki še, ki prihajajo v našo družbo. In da ne govorim o upokojencih z dvesto petdeset, tristo, štiristo, petsto evrov pokojnine, delavci z minimalko, potem da ne govorim o invalidih, ki prejemajo, se pravi, s tretjo kategorijo po dvesto šestinsedemdeset evrov mesečne pokojnine. Se pravi, za njih ni možno zvišati nič, za migrante nobenega problema. Da ne govorim o varnosti naše države, da ne govorim o zdravju ljudi v naši državi, blaginji, da ne govorim o, čakalnih vrstah. Migrant ti pride takoj na vrsto pri za za za za zdravstveno storitev. In tako dalje in tako dalje. Torej to so razlogi, zaradi katerih želim poudariti, da so, zame v prvi vrsti ključni Slovenke in Slovenci, naše državljanke in državljani. Problem migrantov je pa potrebno reševati tam, kjer je nastal, torej na izvoru. To pa je stvar svetovne politike in to ni stvar Slovenije. Seveda v tistem deležu, ko sestavlja svetovni zemljevid, da. Danes sem veliko slišal o, širjenju strahu. Res vam moram povedati, vprašajte Evropejce, vprašajte Francoze, Angleže, Nemce, zakaj jih je strah. In resnično jih je lahko strah zaradi terorističnih napadov, pobojev, ropanj, uničevanja imovine in tako dalje. In kdo to počenja v večini primerih? Na to vprašanje si lahko sami odgovorite, ker verjetno znate brati, tudi tuje medije. Zato bom jaz, ta predlog za referendum seveda podprl.